Y si en la Comisión AFET tenemos que hacer un debate sobre Venezuela, hagámoslo, pero no utilicemos esta sesión para hacer cosas que no tienen que ver con la denuncia fundamental, concreta y puntual de la violación de los derechos humanos.